Bueno, yo lo que diría es que la UEFA ha pasado por esa crisis enorme.

Lo hizo, y a mí me parece que hay algo oscuro y un tanto raro en esa dimisión al cabo de cuatro días.